áfengislögum númer sjötíu og fimm nítján hundruð níutíu og átta með frumvarpinu er stefnt að því að gera núgildandi bann við áfengisauglýsingum bæði skýrara og skilvirkara frumvarpið var áður flutt á hundrað þrítugasta og níunda og hundrað fertugasta löggjafarþingi en var ekki afgreitt við vinnslu málsins í allsherjarnefnd á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi lagði meiri hluti nefndarinnar til breytingar á frumvarpinu sem vörðuðu hugtakanotkun refsiheimildir og undanþágur frá áfengisauglýsingabanni tekið var tillit til þessara breytingartillagna allsherjarnefndar í því frumvarpi sem lagt var fram á hundrað fertugasta löggjafarþingi á því þingi var frumvarpið afgreitt úr allsherjar og menntamálanefnd og gerði meiri hluti nefndarinnar ekki athugasemdir við efnisatriði frumvarpsins þrátt fyrir það hlaut frumvarpið ekki afgreiðslu alþingis því er frumvarpið enn á ný lagt fram og án breytinga frá síðustu framlagningu auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar hér á

verði frumvarpið að lögum verði gildissvið bannsins þar með orðið víðtækara en áður hefur verið þrátt fyrir að í gildi sé bann við auglýsingum á áfengi hér á landi hefur aukist að framleiðendur og dreifingaraðilar áfengra drykkja reyna að koma vöru sinni á framfæri í

bann nái einnig til vökva eða vöru sem er undir tvö komma tuttugu og fimm prósent af hreinum vínanda ef um er að ræða markaðssetningu í umbúðum sem geta skapað hættu á ruglingi milli áfengu vörunnar og hinnar óáfengu markmiðið með þessari breytingu er að girða fyrir að hægt sé að auglýsa óáfenga framleiðslu með svo sterkri skírskotun til hinnar áfengu framleiðslu að í raun verði ekki dregin önnur ályktun en sú að verið sé að auglýsa hina áfengu vöru að auki er lögð til ein veigamikil breyting til viðbótar sem er að eftirlit með banni gegn brotum við auglýsingum á áfengi samkvæmt tuttugustu greinar laganna verði á hendi neytendastofu en ekki hjá lögreglu líkt og nú tíðkast neytendastofa hefur nú þegar eftirlit með villandi og óréttmætum auglýsingum samkvæmt lögum númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og fimm um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu og hefur það yfir að ráða talsverðri sérþekkingu og reynslu á þessu sviði auglýsingaeftirlit er sérhæft og tæknilega erfitt að fást við það en eftirlit með viðskiptaorðsendingum að því er varðar áfengi gæti vel verið með þeim verkefnum sem neytendastofa annast nú þegar á norðurlöndunum er eftirlit með banni við áfengisauglýsingum í stjórnsýslulegum farvegi þar sem ákveðnar eftirlitsstofnanir hafa eftirlitshlutverk í stað lögreglu er hér því lagt til að farin verði sambærileg leið þá hefur verið bætt við fleiri undanþágum við banni á auglýsingum á áfengi en það helgast meðal annars af þátttöku okkar á alþjóðlegum vettvangi og skyldum sem leiða af e e s samningnum áfengisauglýsingabanni er ætlað að vernda heilsu almennings fyrir skaðvænlegum afleiðingum áfengisneyslu sýnt hefur verið fram á að áfengi er meðal áhættuþátta sem valda sjúkdómum og er einn helsti áhættuþáttur meðal ungs fólks samkvæmt skýrslu alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er talið að áfengi hafi áhrif á allt að sextíu skilgreinda sjúkdóma og heilbrigðisvandamál og þá getur misnotkun áfengis haft skaðleg áhrif á aðra en neytandann sjálfan helstu heilsufarsleg áhrif neyslu alþingis eru slys ýmiss konar ofbeldi sjálfsvíg tauga og geðsjúkdómar hjarta og æðasjúkdómar lifrarsjúkdómar og krabbamein þrátt fyrir að í gildi sé bann við auglýsingum á áfengi hér á landi hefur aukist að framleiðendur og dreifingaraðilar áfengra drykkja